hef á þingskjali sex hundruð þrjátíu og þrjú lagt fram fyrirspurn til samgönguráðherra um kaup íslandspósts h f á samskiptum e h f það vakti nokkra athygli nokkru fyrir jól þegar birtust fréttir um það að íslandspóstur h f hefði keypt samskipti e h f hlutverk íslandspósts er samkvæmt samþykktum þess að veita almenna og sérhæfða bréfa pakka og sendingaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki fyrirtæki skal veita hvers konar póstþjónustu og hafa á hendi fjármálalega umsýslu á grundvelli laga og reglugerða sem þar um gilda reka verslun með varning og búnað sem tengist starfsemi félagsins hafa á hendi flutningastarfsemi og fasteignarekstur og lánastarfsemi og reka aðra skylda starfsemi sem nauðsynleg er til að tilgangi félagsins

hvort sem um er að ræða vinnuteikningar kynningarefni eða umhverfismerkingar svo sem á gólf bíla eða glugga þá hafa samskipti e h f einnig boðið upp á lausnir tengdar sýningum svo sem gerð sýningarveggja og sölu sýningarkerfa þannig að starfsemi samskipta e h f og í raun og veru einnig samskiptamerkinga e h f sem íslandspóstur keypti í leiðinni fellst aðallega í því að veita heildarþjónustu á sviði prentunar og fyrir þátttakendur vörusýninga í tilkynningum um kaupin kom fram að þau væru gerð í því skyni að efla þjónustu póstsins enn frekar og bjóða upp á fjölbreyttari lausnir er styðja við núverandi starfsemi þar sagði einnig að með kaupunum vildi íslandspóstur leitast við að svara kröfum markaðarins um aukna þjónustu á sviði samskiptalausna en viðskiptavinir félagsins bæði einstaklingar og fyrirtæki gera sífellt auknar kröfur um fjölbreyttari þjónustu sem félagið leggur metnað sinn í að koma til móts við eins og segir í tilkynningu frá félaginu ég verð að segja það hæstvirtur forseti að mér finnst þessi kaup orka nokkurs tvímælis og hef ákveðnar efasemdir um ágæti þeirra þess vegna hef ég lagt fram fyrrgreinda fyrirspurn til samgönguráðherra og spyr fyrstu hver var tilgangurinn með kaupum íslandspósts h f á samskiptum e h f annað hvert var umsamið kaupverð og